Podpořila jsem společné usnesení o ACTA, i když jsem hlasovala jinak než můj poslanecký klub, protože si také myslím, že musíme přimět Komisi, aby vypracovala analýzy, které rozptýlí poslední otazníky nad dopadem ACTA na evropské občany, a zacelila informační propast z minulosti vzniklou neochotou poskytovat vyjednávané texty. Jde hlavně o stanovisko evropského ochránce osobních údajů, dopadové studie na existující evropskou legislativu či ujištění, že výjimky pro poskytovatele internetového připojení budou nedotčeny. Jsem však velmi pobouřena, že v dohodě zůstává možnost prohledávání počítačů a dalších osobních věcí jednotlivých cestujících na hranicích.